Este foarte important ca informațiile de pe medicamente să fie clare și utile și formulate pe înțelesul tuturor.

Totodată, efectele adverse ale produselor medicale trebuie să fie mult mai bine monitorizate. În acest fel, nu vor mai exista cazuri precum cel al medicamentului francez Mediator, de care au amintit aproape toți colegii mei.

Atrag atenția asupra faptului că beneficiile unui medicament pentru pacienți trebuie să acopere întotdeauna eventualele prejudicii cauzate de apariția unor efecte adverse.